Madame la Présidente, ce rapport sur la Bosnie Herzégovine s'inscrit dans la logique de l'élargissement à marche forcée.

Il est temps d'abandonner les illusions. Il est temps d'arrêter de dire n'importe quoi comme M. Preda, qui confond l'islam, l'islamisme et la Russie et de travailler à des coopérations interétatiques qui changeront positivement les choses pour les populations de Bosnie Herzégovine, ce que nous souhaitons tous,